Herr Präsident! Tausende Kilometer, stundenlange Fahrten ohne genügend Platz, oft ohne angepassten Zugang zu Wasser wenn überhaupt Warten in der Hitze, in der Kälte, Angst, Stress Das ist das Schicksal von Tausenden Tieren jeden Tag Millionen jährlich. Aber kommt, wir schauen nicht länger weg und lassen diese Grausamkeiten nicht mehr zu. Es geht auch anders. Ich möchte euch jetzt nicht alle überzeugen, auch Vegetarier zu werden. Aber unterstützen Sie, dass wir bessere, strengere Regelungen haben und mehr Kontrollen beim Transport von lebenden Tieren! Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun.

Wir brauchen nicht nur eine Energiewende, wir brauchen auch eine Agrarwende. Weg von der Massentierhaltung, weg von der Massenproduktion, hin zu einer nachhaltigen Agrikultur, wo das Wohlergehen der Tiere nicht nur nice to have ist, sondern eine Verpflichtung.